Powiedział pan, że na 35 rozdziałów otworzono 33, i pan minister scharakteryzował, jaki jest postęp w tych 33 rozdziałach.

Bo mnie się wydaje, że to jest sprawa o kluczowym charakterze.